Astfel, Guvernul român dorește ca, de anul viitor, pentru a putea cumpăra terenuri agricole în România, persoanele să facă dovada unei experiențe de cel puțin 5 ani în domeniul agriculturii sau dovada studiilor de specialitate. Apreciez că o astfel de măsură contravine politicilor agricole europene, confirmate de acest Parlament, care stimulează instalarea tinerilor în agricultură. Agricultură fără pământ nu se poate face, iar interdicția impusă de Guvernul român înseamnă excluderea tinerilor de la orice șansă de a demara o afacere în acest domeniu.